Hvala lepa. hvala, minister, za te natančne, informacije in zneske. ker se v medijih res pojavljajo zelo špekulativne, špekulativni zneski oziroma informacije, bi vas samo v tem dodatnem, poprosila, če mi lahko tole tudi pisno pošljete. Hvala lepa.